Należy uświadomić władze kazachskie, że wzmocnienie dwustronnej współpracy Unii Europejskiej z tym krajem będzie możliwe tylko wtedy, gdy Kazachstan będzie przestrzegał międzynarodowych porozumień dotyczących ochrony praw człowieka.